La Unión Europea no tiene recursos europeos para pagar esta deuda europea, de momento. Como los Estados Unidos tras la Guerra de Independencia, cada siete años, aquí, los Estados miembros tienen que contribuir de manera unánime y voluntaria a la petición que les hacemos de dinero para continuar existiendo. Eso no es aceptable. Esa forma de financiación crea tensiones inaceptables entre los Estados miembros y es hora de cambiarla.

Esos son los recursos que proponemos en este Parlamento. El Consejo se ha comprometido a poner esos recursos en marcha. Esperamos que durante la primera mitad de 2021 podamos trabajar con la Comisión y con el Consejo para, cuanto antes, ponerlos en marcha.